Stimate coleg, sinceră să fiu nu am înțeles dacă susțineți sau nu susțineți obiectivele Comisiei și ale Consiliului, dar vă întreb foarte clar considerați că putem să întrerupem brusc producerea energiei din combustibili fosili fără a investi și că putem să spulberăm sute de mii de locuri de muncă